Das ist der Punkt. Eine Erlaubnis zur kompletten Überwachung von Transaktionen, wie sie offensichtlich von Geheimdiensten regelmäßig durch die Hintertür vorgenommen werden, ist damit keineswegs verbunden. Das Europäische Parlament als Hüterin der Bürgerinteressen ist in diesem Zusammenhang gefragt. Da geht es um mehr, als nur Briefe zu schreiben und Antworten zu bekommen. Da geht es um die Prüfung der Fakten. Solange nicht eindeutig klargestellt ist, dass der Schutz der Privatsphäre gewährleistet ist, sollten wir meiner Meinung nach keine Daten mehr an die Vereinigten Staaten weitergeben.

Europäische Bürgerrechte dürfen nicht den Beziehungen zu den USA geopfert werden, so wichtig diese auch sind. Die Aufklärung aller Vorgänge muss für uns ein zentrales Anliegen sein. Daher dürfen wir auch nicht einfach so weitermachen wie bisher und so tun, als wäre nichts geschehen. Das würde nämlich als Zustimmung zur bisherigen Vorgehensweise und als Freibrief zur systematischen Verletzung europäischer Datenschutzstandards gewertet werden. Das kann und darf nicht in unserem Interesse sein! Es ist an der Zeit, Zeichen zu setzen, die auch auf der anderen Seite des Atlantiks verstanden werden.